2050. Sans nul doute, elle essaiera de persuader le monde, lors de la conférence de Lima en décembre prochain, de respecter l'objectif fixé par l'accord de Durban, à savoir l'adoption, fin 2015 à Paris, d'un traité contraignant pour contenir le réchauffement climatique à deux degrés maximum d'ici la fin du siècle. L'échec est hélas prévisible car la Chine et les États Unis, qui sont les deux plus gros pollueurs, ne veulent pas faire d'efforts.

J'en tire deux conclusions. Premièrement, l'Union européenne a échoué dans ce domaine comme dans d'autres. Deuxièmement, les États européens doivent se préparer à faire face aux conséquences de cet échec, que le GIEC annonce dans son rapport de mars 2014 l'insécurité alimentaire, la pénurie d'eau, des déplacements massifs de population et des risques de conflits.